Ich wollte ihn fragen, ob er nicht lieber öfter kommen will, dann würde er nämlich sehen, dass die Sitzungen hier immer sehr attraktiv sind. Es gibt nur leider verschiedene Leute, die nicht kommen, aber das kann man ja ändern. Die Sitzungen sind durchaus attraktiv.